Ich sehe hier die Umkehrung der Dinge. Ich war schon politisch aktiv im Jahr 1980. Zu dem Zeitpunkt gab es ausschließlich sowjetische Raketen, auf Europa gerichtet ausschließlich. Das waren die SS 20. Dagegen gab es den NATO Doppelbeschluss, der dazu geführt hat, dass damit die Sowjetunion gezwungen wurde, mit Gorbatschow 1987 den Deal zu machen, dass beide Seiten ihre Waffen abschaffen, bei uns nicht weiter aufgestellt wird und die SS 20 verschwinden. Das ist der INF Vertrag. Wir wissen aber jetzt seit einigen Jahren, dass Russland wieder diese Raketen moderner Art aufrichtet Raketen, Mittelstreckenwaffen, die nicht die USA erreichen oder sonst jemanden, sondern die fast ausschließlich auf Europa gerichtet sind. Das heißt, wir haben eine Situation wie 1980, dass wir russische Mittelstreckenraketen mit Atomwaffen auf Europa gerichtet haben, aber dass aufseiten Europas und in Europa stationiert keine Gegenwaffen bestehen.

Dass das jetzt mal offenkundig wird und ich bin nicht oft ein Trump Fan und dass dies mal deutlich gemacht wird, halte ich nicht für so falsch. Ich glaube, dass Russland aufgefordert ist, dies zu beenden, diese Raketen wieder abzuschaffen, damit der INF Vertrag inhaltlich ausgefüllt ist.